Signora Presidente, onorevoli colleghi, è importante che la Commissione riferisca sui risultati delle misure adottate dal Parlamento nell'ottobre del 2015 in favore della Grecia. Il combinato disposto delle tre misure ha evitato il rischio che 2 miliardi venissero persi e ha dato liquidità per 2 miliardi, ma ritengo altrettanto giusto ricordare a tutti la disastrosa situazione che la troika ha provocato nel paese. La politica di coesione fa quel che può, ma permangono le preoccupazioni per la situazione di estrema fragilità sociale ed economica. Dal 2010 ad oggi la Grecia ha perso un terzo del PIL, mezzo milione di persone sono emigrate, sono aumentati i problemi abitativi, i bisogni legati allo stato di salute, che riguardano una persona su quattro. La riduzione del potere d'acquisto impoverisce le famiglie, le piccole e medie imprese scompaiono, il tasso di disoccupazione è al